În noiembrie 2011, discutam, în această incintă, despre cazuri flagrante de încălcare a drepturilor omului în Egipt, pornind atunci de la situația bloggerilor El Fattah și Sanad. Evoluțiile recente din Egipt, fie că e vorba despre atacurile la adresa ONG urilor și fundațiilor politice străine, fie că e vorba despre masacrul intervenit în urma meciului de fotbal de la Port Said din 1 februarie, ne obligă, iată, să intervenim din nou. E foarte trist s o facem, pentru că nu vorbim acum despre Egiptul din timpul lui Mubarack, ci de țara care tocmai a aniversat un an de la revoluție. Grupul PPE fost de la început printre susținătorii tranziției egiptene, însă această susținere nu poate continua dacă poliția reprimă cu brutalitate demonstrațiile, dacă procesele militare continuă și dacă reprezentanții ONG urilor și fundațiilor politice străine, printre care și Konrad Adenauer Stiftung, sunt urmăriti penal pentru acțiunea lor în sprijinul edificării democrației din Egipt,